Paní předsedající, v souvislosti s projednávaným tématem bych chtěl upozornit na problém, kterému dlouhodobě čelí nejenom čeští vývozci. Jelikož Česká republika nemá moře, je vývoz našich zbraní do třetích zemí možné realizovat letecky, nebo ekonomičtějším způsobem lodí pomocí přístavů jiných členských zemí, a to zejména polských a německých. Na převoz zbraní však Německo a Polsko uvalují nutnost dodatečného schválení, čímž de facto ignorují exportní licence vydané zemí původu. Podle mých informací jde v případě dodatečných licencí o politicky zaměřené rozhodnutí, jehož výsledkem je časté a záměrné zdržování celého procesu, nebo nevydání licence vůbec. Jelikož náklady letecké dopravy jsou několikanásobně vyšší než v případě dopravy lodní, stávají se naše firmy nekonkurenceschopnými a vznikají jim významné ekonomické škody. Jde přitom o obor s vysokou přidanou hodnotou, který má u nás doma dlouhou tradici a zaměstnává přímo či nepřímo desítky tisíc vysoce kvalifikovaných lidí. Dámy a pánové, považuji za nepřijatelné, aby vnitrozemské státy byly v Evropské unii při vývozu zbraní diskriminovány.